Recentele tensiuni din Indonezia contrazic conceptul de societate multiculturală promovat de autorități în ultimii ani. Atrag atenția asupra creșterii numărului de atacuri împotriva minorităților religioase, în special a comunităților Ahmadia și creștine. Autoritățile indoneziene au datoria să ia măsurile necesare pentru a și proteja cetățenii, indiferent de religie sau opinie. Dintre acestea fac parte investigarea și pedepsirea adecvată a actelor de violență, inclusiv a celor din 6 februarie 2011, dar și combaterea manifestărilor de intoleranță. Fac apel la guvernul de la Jakarta să acorde o atenție prioritară acestor aspecte. De asemenea, societatea civilă are un rol important în refacerea coeziunii sociale în acest moment. La rândul său, UE poate contribui în mod concret la promovarea unui nivel crescut de protecție a drepturilor omului, prin intermediul dialogului și cooperării cu autoritățile indoneziene.